Keďže cukrovku nevieme zatiaľ liečiť a ochorenie stále viac strpčuje život pacienta až do jeho smrti, naše opatrenia musia byť orientované do účinnej prevencie spočívajúcej v zmene škodlivých stravovacích návykov a vo zvýšení fyzickej aktivity populácie. Osobitným spoplatnením konzumácie zdravie ohrozujúcich produktov, podobne ako v prípade tabaku či liehu, by sme napríklad mohli prispieť k väčšej orientácii spotrebiteľov na zdravé, prirodzené potravinové produkty.